Als we de eerste lezing van Horizon Europa goedkeuren, verzekeren we de continuïteit voor de wetenschappers en innovatieve ondernemers in Europa. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om aan te geven hoe uniek deze stemming is. Samen met de Raad en de Commissie hebben we in het Parlement het onvoorstelbare teweeggebracht en een akkoord gevonden in de trialoog.

Ik wijt dit aan de constructieve samenwerking en verstandhouding die er bestond tussen de drie instellingen.

Het Roemeens voorzitterschap is een sterk voorbeeld van hoe de kleinere staten een belangrijke rol spelen in Europa. In het belang van de Europese burger, in het belang van de toekomst van onderzoek en innovatie, wil ik in de volgende zittingsperiode blijven pleiten voor 120 miljard euro.